frú forseti ég þakka hæstvirtum utanríkisráðherra fyrir hans ræðu og það er gagnlegt samkvæmt venju að eiga þess kost hér skiptast á skoðunum um utanríkismál ég mundi nú kannski gefa ræðu ráðherra þá einkunn að hún hafi verið svona frekar bragðdauf svolítið þurr alla vega ef ræðan væri rauðvín mætti væntanlega nota þá samlíkingu nei ég ætla ekki að nota nein svoleiðis orð en frekar svona þurr bragðdauf og svolítið embættisleg ræða fannst mér þetta nú vera hjá hæstvirtum utanríkisráðherra

tíma en ég vil þó segja að ég get verið sammála háttvirtum þingmanni um margt það sem snýr að framtíðarhugmyndum eða

ég mundi leggja höfuðáherslu fyrir mitt leyti á mikilvægi þess að efla það sem kallaðir eru borgaralegar og fyrirbyggjandi aðgerðir í öryggisgæslu í heiminum þar sem upp á sænsku er kallað civil och förebyggende aðgerðir og unnið hefur verið með talsvert á vettvangi norðurlandaráðs meðal annars það á að fyrirbyggja stríð en ekki fara í fyrirbyggjandi stríð versta hugmyndafræði sem komið hefur fram í þessum efnum á seinni öldum liggur mér við að segja er bush hugmyndafræðin um fyrirbyggjandi styrjaldaraðgerðir það eitt og sér er slík hrópandi mótsögn að fara í stríð með það að

en þessari hugmyndafræði og af því háttvirtur þingmaður ingibjörg sólrún gísladóttir nefndi nato og nato aðild íslendinga hún er nátengd þeirri þróun sem m a hefur orðið innan nato þess vegna er ég ósammála þeirri gagnrýnislausu umfjöllun sem háttvirtur þingmaður ingibjörg sólrún gísladóttir hafði hér í frammi varðandi nato nato þróaðist upp úr nítján hundruð níutíu í þá átt

að endurskilgreina stöðu sína í staðinn fyrir að leggja sig niður sem hefði verið gáfulegast og tók sér það fyrir hendur að gera sig í raun og veru að ekki svæðisbundnu varnarbandalagi heldur klúbbi mestu hervelda heimsins undir forustu bandaríkjanna sem gætu látið til sín taka hvar í heiminum sem væri utansvæðastefna nato er náskyld bush hugmyndafræðinni skylt skeggið hökunni enda sömu aðilar á ferð það er haukarnir í bandaríska stjórnkerfinu sem auðvitað voru ráðandi í þeirri endurskipulagningu nato sem fór fram kjölfar breytinganna upp úr nítján hundruð níutíu og átti sér stað á fundinum í róm á fundinum í washington og var smiðshöggið rekið á á fundinum í prag nú kann að vera að það hafi einhver áhrif á málflutning formanns samfylkingarinnar að háttvirtur þingmaður össur

að taka til þessum efnum ef ástand öryggismála í heiminum er skoðað hér voru athyglisverð orðaskipti á milli framsóknarmanna og samfylkingarmanna bæði í ræðum og andsvörum eitthvað var verið að stíga í vænginn í þessum evrópumálum það er ekki galin samlíking hjá háttvirtum þingmanni magnúsi þór hafsteinssyni að það megi snúa gagnrýni framsóknarmanna á óljósa stefnu samfylkingarinnar í varnarmálum upp á þá sjálfa þegar kemur að evrópumálunum mér fannst ræða háttvirts þingmanns sivjar friðleifsdóttur nokkuð kúnstug háttvirtur þingmaður bollalagði svona um það innan úr iðrum framsóknarflokksins að það væri nú kannski þess að vænta þegar kynslóðaskipti yrðu þar á bæ að menn yrðu svona jákvæðari gagnvart einhverju sem hún kallaði meiri tengslum við evrópusambandið svona einhverjum sterkari böndum þarna á milli eða hvað því að ekki mátti þó nefna aðild svona berum orðum mér finnst þetta skrýtin nálgun og það væri fróðlegt að heyra frekari rök fyrir því að ungt fólk þurfi endilega að komast frekar að þeirri niðurstöðu að ísland eigi að ganga í evrópusambandið en eldra fólk hvers vegna ætti það að vera er eitthvað sem bendir til þess að ungt fólk geti ekki verið nákvæmlega jafngagnrýnið á þá þætti innan evrópusamruna sem valda hörðustu andstöðunni við þróunina þar meðal ungs fólks ekki síst í evrópu og innan evrópusambandsríkjanna eru háttvirtur þingmaður kannski aðeins litið á þessi mál í noregi veit að hverjir bera uppi starf nei hreyfingarinnar gegn aðild að evrópusambandinu í noregi það er kornungt fólk af hverju skyldi það nú vera það kann að vera að það nálgist þetta eitthvað af öðrum ástæðum en þeir sem eldri eru og hafa jafnvel lagt svona meiri áherslu á fullveldisrökin og þá hluti það er að minnsta kosti þannig hjá ungum vinstri grænum að þar eru menn mjög gagnrýnir á margt sem er á ferðinni innan evrópusambandsins og í evrópusamrunanum ef til vill að einhverju leyti á öðrum forsendum en sumir þeir sem eldri eru en það er jafngilt fyrir því þar gagnrýna menn það hversu evrópusamruninn er algjörlega á forsendum fjármagnsins og stórfyrirtækjanna menn gagnrýna hina kapítalísku þróun í evrópusambandinu hvernig hún er drifin áfram menn gagnrýna skort á lýðræði lýðræðishalla menn gagnrýna skrifræði og miðstýringu ekkert síður en kannski þá fullveldisskerðingu sem samfara væri aðild ég get alveg eins séð það fyrir mér að andstaða við það og gagnrýni á að ísland gangi í evrópusambandið á komandi áratugum verði ekki síður borin uppi af ungu hugsjónafólki heldur en mörgum þeim sem eldri eru en kannski er þessu öðruvísi farið innan framsóknarflokksins og þá sérstaklega hjá ungu framsóknarfólki mér er nú ekki kunnugt um hvað það er margt ég hef haft þá tilfinningu stundum að það sé furðu fljótt að verða gamalt en það er önnur saga hæstvirts utanríkisráðherra segir í sinni ræðu að það megi segja að ástand heimsmála fari að mörgu leyti batnandi eða sé betra en oft áður já auðvitað er ýmislegt betra en áður en annað er verra og það er fullgagnrýnislaus og svolítið sjálfbirgingsleg nálgun í anda vesturlanda að horfa fyrst og fremst á björtu hliðarnar og horfast ekki í augu við þá neyð og þá vá sem steðjar að víða í heiminum allt að hundruð milljónir manna eru vannærð svelta tugir þúsunda deyja úr næringarskorti á hverjum degi ein og hálf til tvær milljónir manna búa nánast við örbirgð upp undir helmingur mannkyns lifir undir fátæktarmörkum eyðnibylgjan í afríku loftslagsbreytingarnar skortur á drykkjarvatni ein milljón manna eyðir tveimur til fjórum klukkustundum á dag í það eitt að afla sér og fjölskyldu sinni drykkjarvatns konur í afríku ganga með ker klukkustundum saman til brunna þar sem vatni er handdælt upp og vatnsborðið í brunnum heimsins lækkar um einn til tvo metra að meðaltali á ári hverju menn eru að draga upp vatnsforða sem hefur safnast saman á jörðinni árþúsundum saman og ástandið þar fer hríðversnandi þannig að það eru líka dökkar hliðar á því endurskipulagning sameinuðu þjóðanna hefur ekki gengið sem skyldi þar tek ég undir með hæstvirtum utanríkisráðherra og tel þó að langalvarlegast sé að ekkert hefur í raun og veru miðað við að endurskipuleggja öryggisráðið sjálft sjálft valda og framkvæmdatæki sameinuðu þjóðanna það er góðra gjalda vert að koma á fót mannréttindaráði ef það tekst og gott að fá friðaruppbyggingarmenn en mestu máli mundi þó skipta ef sameinuðu þjóðirnar með endurskipulögðu og öflugu öryggisráði næðu betur að sinna sínum skyldum og verkefnum í heiminum og þyrftu ekki að lúta jafnoft í gras fyrir ofríki stórvelda og þá fyrst og fremst bandaríkjanna um fúafen íraksstríðsins er hæstvirtur utanríkisráðherra fáorður eins og ég hef áður nefnt og sama má að mörgu leyti segja um afganistan bandaríkjamenn eru að fara frá afganistan norðmenn eru að fara frá afganistan

taka við því ófremdarástandi sem þar er skilið eftir í því landi og er nú ekki par fallegt ég er ánægður með að það eigi að draga íslenska friðargæsluliðið svokallaða litla herinn frá öðru svæðinu í afganistan kannski er það nú vegna þess að hluti íslensku friðargæslunnar svokölluðu hefur unnið á svæðum sem norðmenn hafa farið með stjórn á og verið inni í sveitum norðmanna en ástandið er þannig þar í öryggismálum að borgaralegir íslenskir starfsmenn eiga auðvitað þangað ekkert erindi augljóslega ekki og bætir ekki úr skák að menn hafa anað út í þá vitleysu að senda þá inn í nato sveitir láta þá bera hernaðartitla og láta þá taka þátt í hernaðarlegum verkefnum því að það liggur fyrir hæstvirtan utanríkisráðherra að hér er búið að grauta saman borgaralegum og hernaðarlegum verkefnum þannig að það er alger óhæfa að mínu mati hinn langi og vandræðalegi varnarkafli hér í ræðunni um það að þetta séu víst borgaralegir starfsmenn en ekki hermenn hann verður nú svolítið aumingjalegur þegar það er skoðað að inni í þessum sveitum sem íslaendignarnir starf eru verkefni sem tengjast upplýsingaöflun í þágu hersveitanna í afganistan það er sannanlegt það liggur á borðinu ég vísa til dæmis í úttekt blaðamanns morgunblaðsins á því máli ég hef nú lagt fram fyrirspurn um þetta mál hér á þingi sem kom fram strax sjötta október og ég hefði nú kosið að hæstvirtur utanríkisráðherra hefði verið búinn að svara henni en það verður þá vonandi gert fljótlega og við getum rætt þetta mál betur þá en um þessa litlu heri sem þarna eru er það auðvitað mál sem er alveg með endemum hvernig þetta hefur þróast það er ekki bara ein lítil sveit af þessu tagi bara ein sérsveit orðin í landinu það eru tvær hæstvirts utanríkisráðherra er yfirmaður fyrir lítilli herdeild á eigin vegum það er sérsveit sýslumannsins á keflavíkurflugvelli ég er ekki viss um að allir hafi áttað sig á því að sérsveitirnar eru ekki bara ein það eru tvær sýslumaðurinn á keflavíkurflugvelli er kominn með sína eigin sérsveit og yfirmaður hennar er hæstvirtur utanríkisráðherra ætli það sé ekki hún sem aðallega mannar sendinefndirnar til afganistan um fangaflugið sem hér var rætt í gær mætti margt segja og auðvitað er það með endemum hvernig það mál allt saman hefur gengið fyrir sig um alla evrópu fer nú fram mikil umræða um þetta mál og það er hafin opinber rannsókn á þessu máli í fleiri en einu evrópulandi reyndar á vegum evrópusambandsins sjálfs en það er til dæmis hafin lögreglurannsókn á spáni hvar eru íslensk lögregluyfirvöld hvar er núna lögreglustjórinn og ríkislögreglustjórinn með allt sitt batterí ég skora á íslensk lögregluyfirvöld að hefja rannsókn á þessu máli opinbera sakarannsókn því að það blasir við að þarna hafa verið framin margföld lögbrot brot á mannréttindum brot á íslenskum lögum og brot á alþjóðasamningum sem ísland hefur löggilt auðvitað á lögreglan á íslandi að gera það sama og lögreglan á spáni að hefja sjálfstætt og á eigin vegum rannsókn á þessum máli en það er ólíklegt að það sé til mikils að vísa því til ríkisstjórnarinnar að lokum varðandi viðræður um veru hersins hér þá finnst mér nú svolítið skrýtið ef menn snúa því máli eins og hér hafa verið gerðar ákveðnar tilraunir til af ónefndum aðilum aðallega upp í pex um málsmeðferð og aðferðafræði hvort menn hafi farið vitlaust eða rétt að í þessum viðræðum eigum við ekki fyrst að ræða efnisatriðið sjálft er eitthvað með þennan her að gera hér er það ekki fagnaðarefni að hann fari eigum við ekki að gleðjast yfir því íslendingar ef við getum loks orðið sammála um það eftir rúmlega hálfrar aldar deilur að það sé ekkert með erlendan her að gera á íslenskri grund og hafi auðvitað aldrei verið hvar eru núna formenn þeirra stjórnmálaafla hverra forustumenn fyrir hálfri öld sóru og sárt við lögðu meðal annars hér úr þessum ræðustóli að það skyldi aldrei vera erlendur her á íslenskri grund á friðartímum hafa þeir engar tilfinningar til þess sem þá var lofað sem þá var lýst yfir sem þá voru gefnir hátíðlegir svardagar um af formönnum þeirra stjórnmálaafla sem báru ábyrgðina á því að taka herinn inn í landið að það skyldi þó aðeins vera meðan viðsjárverðir ófriðartímar væru uppi en hér ætti ekki að vera erlendur her á friðartímum gera menn ekkert með það með fyrirvarana sem lýst var yfir þegar ísland gerðist aðili að sameinuðu þjóðunum og þegar íslendingar fóru í nato og með þá svardaga um þessi atriði sem síðan var viðhaldið áratugum saman en hefur svo smáhljóðnað yfir að vísu hvenær varð sú stefnubreyting í sjálfstæðisflokknum og í framsóknarflokknum að það skyldi vera erlendur her á íslandi um aldur og ævi geta þeir svarað því hæstvirtur ráðherra geir h haarde háttvirtur þingmaður halldór blöndal er það formleg stefna sjálfstæðisflokksins að það skuli algerlega óháð aðstæðum og þó að það séu sannarlega friðartímar ríkjandi vera hér erlendur her er það orðið að markmiði og keppikefli þessara stjórnmálaafla að hafa landið hersetið er það þannig hvað með framsókn og hvað með samfylkinguna er það kannski líka þannig að samfylkingin sé á þeirri skoðun að það eigi að vera hérna einhver erlendur her kannski aðeins minni þegar búið er að meta varnarþörfina sem mér skilst að sé aðalvandamálið nei ég gef ekki mikið fyrir svona hjal nálgumst þetta mál á prinsippforsendum á grundvallarforsendum viljum við það ef við eigum annarra kosta völ að land okkar sé hersetið flestar þjóðir heimsins aðrar þá vilja það ekki norðmenn hafa varist því þrátt fyrir mikinn þrýsting eins og nýleg gögn sýna að þangað kæmi erlendur her ég hefði haldið að ekki ætti það þá síður að eiga við um friðelskandi